Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Spoštovani predsednik vlade, ministri, cenjene kolegice in kolegi. V stranki Lista Marjana Šarca sprejem deklaracije, ki vključuje usmeritve Republike Slovenije, ocenjujemo kot pomemben dokument, ne zgolj, ampak tudi iz razloga, ker so pred nami volitve v Evropski parlament. Tudi v tej loči, menimo, da se moramo znebiti občutka naše majhnosti, ki ga včasih uporabljamo kot neki ščit oziroma krinko pred dogajanji, ki se odvijajo okrog nas. Seveda ni vse idealno, tega se zavedamo, vendar to ne sme vplivati na našo samozavest in objektivnost pri izpostavljanju naših vrednot. Oblikovala se bo nova sestava Evropske komisije. Usmeritve za delovanje na ravni Evropske unije bojo še toliko bolj ključne zaradi naraščanja nestrpnosti in delitev , ki jih v zadnjih letih povzročajo nacionalistična in populistična gibanja. V nadaljevanju bi rad izpostavil nekaj področij, ki se nam zdijo pomembna in za katera podpiramo prizadevanja Republike Slovenije v iskanju skupnih rešitev. Prizadevati si moramo za trajnostni razvoj, razvoj, ki bo prispeval k razvoju celotnega gospodarstva z z upoštevanjem dveh ključnih politik, to je socialne in okoljske. Evropska unija se je kot močna in enotna že izkazala na področju trgovinske politike. Prizadevati si moramo za enotno in skupno reševanje vseh globalnih vprašanj. Tukaj mislimo predvsem na problematiko migracij, davčnih utaj, kibernetskih napadov in terorizma. Za Evropsko unijo, ki bo temeljila na hitri odzivnosti in učinkovitem izvajanju politik, bo pomemben tudi proračun za obdobje dva tisoč enaindvajset-dva tisoč sedemindvajset. Podpiramo prizadevanja Evropske komisije, da se dogovor doseže v najkrajšem možnem času, kakor tudi prizadevanja Republike Slovenije, da se ohrani čim višja raven sredstev za kohezijsko in skupno kmetijsko politiko. Pri kohezijski politiki še posebej izpostavljamo, da se sredstva za razvoj podeželja znižujejo preveč. Vse večjo negotovost še vedno prinaša izstop Združenega kraljestva iz z Evropske unije. Posledice tega dejanja nas še čakajo. V tem delu se nam zdi ključno pomisliti na Slovence, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, in tudi na prihodnji položaj slovenskih podjetij. Tako bo bistveno, da se za prihodnji odnos Združenim kraljestvom uredijo pravice državljanov in sodelovanje na področju gospodarstva. Evropska unija je že v preteklosti dokazala, da je zmožna delovati skupno in v interesu državljanov. Na področju okolja je bilo tako sprejetih že veliko zakonodajnih predlogov, ki stremijo k uresničevanju zavez iz Pariškega sporazuma. Ravno to delovanje na področju okolja dokazuje, da lahko države članice aktualne probleme rešujemo skupaj. Države članice bodo imele priložnost sodelovanja na področju izobraževanja, mladine, kulture in športa in ravno to sodelovanje je tisto, kar lahko pripomore k izmenjavi pozitivnih izkušenj med samimi državami kot tudi med državljani. Na zadnjih volitvah v Evropski parlament smo bili priča nizki udeležbi državljanov. S tega razloga se nam zdi pomembno, da se bomo še naprej zavzemali za večjo vključenost državljane v oblikovanje politik na ravni Evropske unije, še zlasti mladih. Živimo v urejeni in varni skupnosti, česar se včasih premalo zavedamo. Z vidika skupne zunanje in varnostne politike bo spoštovanje človekovih pravic na vseh področij še kako pomembno. Prav tako se zavzemamo za sodelovanje Evropske unije z drugimi mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, vztrajati moramo na ohranitvi dialoga z Združenimi državami in Rusijo ter sodelovanju z državami in regijami Afrike, Azije in Latinske Amerike. Za vzpostavitev stabilnosti, miru in varnosti regije zahodnega Balkana bomo še naprej podpirali napore držav na poti k evropski integraciji. Prav tako se moramo zavedati pomena pomoči tej regiji pri soočanju z migracijskimi pritiski. Ti so ena izmed problematik, s katerimi se trenutno sooča Evropska unija. V preteklosti se je že soočila tudi z gospodarsko krizo in jo tudi prebrodila. Iz skupnosti, ki je bila vzpostavljena za ohranitev miru, smo prišli v gospodarsko in tudi nadalje v politično skupnost, kjer imamo priložnost reševati aktualne teme skupaj. Ne glede na različne interese držav članic smo prepričani, da smo sposobni najti rešitve, ki bodo prispevale k enotni in močni Evropski uniji. V obdobju, v katerem smo in v katerem bomo tudi v prihodnje, bo za države članice največji izziv predstavljala učinkovitost in strpnost. Verjamemo, da ta deklaracija predstavlja usmeritve Republike Slovenije, ki vključujejo tudi njene vrednote in interese, zato v stranki Lista Marjana Šarca podpiramo njen sprejem. Hvala lepa. Hvala, gospod poslanec. Doktor Milan ...